Hvala lepa za besedo. Trenutno veljavni Zakon o pravilih cestnega prometa v stoprvem členu določa voznikom vozil s prednostjo vozil za spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja. Republika Slovenija je podpisnica mednarodne konvencije o cestnem prometu, ki med drugim določa, da se od vsakega udeleženca cestnega prometa pričakuje, da pravočasno zazna morebitno nevarnost in ji prilagodi svoje ravnanje. Konvencija narekuje tudi enako obravnavo vseh udeležencev v prometu tudi pred zakonom. Po predlogu Nove Slovenije, o katerem govorimo danes, se predlaga apriorni spregled prekrška za vozila na nujni vožnji, kar ni v skladu s konvencijo. Naj omenim še, da imajo vse države podpisnice že omenjene konvencije ureditev, ki je podobna ureditvi ureditvi v Republiki Že danes pri obravnavi prometne nesreče prekrškovni organ ugotavlja vsa dejstva in okoliščine, ki so nastala pri predmetnem prekršku. V primeru, da je bil voznik na nujni vožnji dovolj pazljiv in bi ga moral drugi voznik opaziti, se odločbe o prekršku ne izda, ne izda se globe in tudi ne kazenskih točk. Po mojem mnenju predlog Nove Slovenije ne bi pripomogel k temu, da bodo vozila na nujni vožnji vozila učinkoviteje in varneje, kar pa bi moral biti naš namen. Če že kaj, bi k temu morda pripomoglo povišanje globe za voznike, ki ne upoštevajo prednosti vozila na nujni vožnji. Ta globa znaša trenutno sto šestdeset evrov in ravno v ta namen je bil podan predlog na pristojno ministrstvo, da razmisli o morebitnem povišanju predmetnih glob. Za konec mi pa dovolite, da preberem še izsek izjave enega od strokovnjakov s tega področja, ki je zapisal, citiram: "Vožnja reševalnega vozila pod nujno je zelo zahtevna naloga, ki vozniku nalaga tudi, da varno pride do bolnika in nazaj," poudarjam, "varno pride do bolnika in nazaj." Če bi bila naša zakonodaja takšna, da bi imela vozila na nujni vožnji absolutno prednost v prometu, da voznik ne prevzema nobene odgovornosti, bi bilo teh dogodkov, tudi tragičnih, zagotovo več. Glede na povedano, predloga Nove Slovenije ne bom podprl.